Wir sehen wunderbar, dass wir gerade über den Druck, den wir als Europäisches Parlament machen können, viele Dinge erreichen konnten. So konnten wir z.

beim Thema Freihandelsabkommen mit Korea als Parlament gemeinsame Dinge durchsetzen, die uns dann auch eine breite Zustimmung ermöglicht haben.

Wir sollten uns gemeinsam die Europäische Union anschauen. Dass wir es geschafft haben, den europäischen Binnenmarkt zu vollenden, dass wir mittlerweile in Europa ein Riesenfreihandelsabkommen am Laufen haben mit gemeinsamen Sozialstandards und gemeinsamen Umweltstandards, zeigt doch wirklich, dass genau dieser Weg von gemeinsamen Abkommen die Situation insgesamt verbessern kann.